al 60 percento. Con la relazione Kekuš, il Parlamento invita la Commissione e gli Stati membri a farsi carico di adottare politiche più realistiche, che mettano in condizione soprattutto gli enti locali e le amministrazioni chiamate ad attuare le politiche strategiche dell'Unione europea di